Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, c'est évidemment un grand plaisir pour moi de porter la voix des socialistes et démocrates pour la préparation de ce budget 2020, le dernier du cadre financier pluriannuel.

Ce que nous défendons, c'est un budget qui consacre l'investissement, dans un rapport de développement durable et inclusif.

D'abord, l'avenir de l'initiative pour l'emploi des jeunes, ce programme qui a déjà fait ses preuves et qui continue d'aider des milliers de jeunes en dehors des circuits traditionnels à s'orienter vers le marché du travail. Ensuite, la préparation de la mise en œuvre effective du socle européen des droits sociaux dès le budget

solidaire.

Il est temps que le Conseil prenne ses responsabilités.